Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di maggiore trasparenza e tracciabilità dei prodotti alimentari è diventata una richiesta crescente, e sempre di più, da parte dei cittadini europei, soprattutto a seguito delle recenti e ripetute frodi alimentari, non ultima quella della carne di cavallo. La richiesta di quest'Aula, alla quale mi associo, affinché la Commissione presenti proposte legislative per rendere obbligatoria sull'etichetta dei prodotti alimentari l'indicazione dell'origine della carne usata negli alimenti trasformati, va proprio nella direzione voluta dai consumatori, sui quali però non devono caricarsi maggiori costi. La presenza di norme stringenti forse non ci metterà al riparo da eventuali frodi ma aiuterà, ne sono sicura, a individuarle e soprattutto fornirà ai consumatori quelle informazioni necessarie per guidarli verso una scelta dei prodotti più consapevole e più sicura. Per questi motivi ho votato a favore della risoluzione.